In einigen Bereichen haben wir aber mehr Mobilität, als man das annehmen würde und als man sich das auch wünschen könnte. Ich habe mich zuletzt intensiv mit Berichten befasst, die von Tausenden Frauen berichten, die als moderne Sklavinnen in landwirtschaftlichen Bereichen Siziliens arbeiten. Diese Frauen werden für harte Arbeit kaum bezahlt, auch wenn sie zwölf Stunden am Tag in glühender Hitze schuften.

Leider wissen wir alle, dass diese offiziellen Zahlen bei Opfern von Missbrauch und Ausbeutung nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Wenn diese Frauen dann nach einem anstrengenden Tag eigentlich zur Ruhe kommen sollten, wartet dann noch oft eine andere Form des Missbrauchs auf sie die sexuelle Belästigung beziehungsweise Ausbeutung durch den Grundbesitzer, den Arbeitsvermittler, deren Bekannte oder Freunde. Wir müssen uns der Tatsache stellen

Nicht tausende Kilometer entfernt auf anderen Kontinenten, sondern mitten unter uns in der Europäischen Union und nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten. Zwei Drittel dieser Opfer sind EU Bürger, die meisten davon Frauen und Mädchen, und oft werden sie zum Zweck der sexuellen Ausbeutung über die Grenzen gebracht. Die Mitgliedstaaten haben eine rechtliche und vor allem auch eine moralische Verpflichtung zum Schutz dieser Menschen, die von einem Land ins andere kommen und dort Gefahr laufen, aufs Gröbste missbraucht zu werden. Das EU Recht verpflichtet alle, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um Fälle von Ausbeutung und Missbrauch zu identifizieren, die Opfer zu schützen und die Verursacher und Peiniger zu bestrafen. Als Ko Berichterstatterin für den Bericht zur Umsetzung der Opferschutz Richtlinie werde ich mich verstärkt für den Schutz der Betroffenen einsetzen. Die Opfer brauchen gezielte Unterstützung, Informationen über ihre Rechte, verlässliche Strafverfolgung und Konsequenzen für ihre Peiniger.